Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon so oft gesagt worden, dass die KMU das Herzstück der Wirtschaft der Europäischen Union sind, und das sind sie ja auch. Wir tun auch eine ganze Menge dafür.

Und wir unterstützen sie auch. Sie sind nicht erst in der nächsten Förderperiode im Herzen der Strukturpolitik, sondern sie sind es bereits heute. Wir haben viel dafür getan, dass sie leichteren Zugang zu den Finanzmitteln aus den Strukturfonds bekommen. Aber ich denke, dass es hier durchaus Potenzial gibt, das noch zu verbessern, zu vereinfachen. Wenn ein kleines Unternehmen einen Kredit unter günstigen Zinskonditionen bekommt, ist es nicht notwendig, dicke Wälzer von Antragsformularen auszufüllen.

Damit hat er irgendwie Recht.

Das würde mich dann doch eher an meine DDR Vergangenheit erinnern, die das auch nicht hilfreich organisieren konnte.

Vielleicht schaffen wir es ja in der Tat für die nächste Förderperiode, mit solchen Ideen voranzukommen. Wobei ich auch sagen muss Ich möchte nicht, dass für die Unternehmen bloße Mitnahmeeffekte entstehen, sondern es muss wirklich ein nachhaltiges Wachstum und ein nachhaltiger Kampf gegen Arbeitslosigkeit erreicht werden. Eine Aufforderung an die Kommission habe ich allerdings Ich weiß, dass die Kommission im Moment das Wettbewerbsrecht überarbeitet. Hier wäre es sehr sinnvoll, dass Regionen nicht zerpflückt werden, dass in einer Region nicht völlig unterschiedliche Fördertatbestände gelten das organisiert Bürokratie, das organisiert eine deutliche Erschwernis beim Zugang zu Fördermitteln. Ich hoffe, dass die Kommission hier einen entsprechend positiven Vorschlag bringt und die Regionen nicht zerreißt.